Ai sensi del regolamento, la votazione sarà effettuata a scrutinio segreto.

Venga qui alla presidenza.

Onorevole Ceballos Bodil.

Procediamo alla distribuzione delle schede di voto e delle buste. Conformemente alle disposizioni del nostro regolamento, procederemo all'elezione del Presidente. Vi sono state distribuite delle schede di voto e delle buste. Vogliate contrassegnare la casella corrispondente al nome del candidato prescelto. Potete votare per un solo candidato. Qualora vogliate cambiare il vostro voto, potrete chiedere al commesso un'altra scheda di voto, restituendogli quella sbagliata, che sarà distrutta. Saranno considerate nulle le schede sulle quali siano stati apportati segni o iscrizioni o sia stata contrassegnata più di una casella. Vogliate piegare la scheda in quattro prima di infilarla nella busta. Per coloro tra voi che desiderano utilizzarle, vi sono anche alcune cabine predisposte all'entrata dell'emiciclo. Siete pregati di recarvi all'urna corrispondente all'iniziale del vostro cognome. Non chiamerò i nomi dei deputati, mi limiterò a dichiarare aperto lo scrutinio. I nomi dei deputati che hanno partecipato a una votazione a scrutinio segreto devono figurare nel processo verbale pertanto siete pregati di firmare l'apposito elenco prima di introdurre la scheda nell'urna. Ricordo che la busta contenente la scheda di voto va depositata nell'urna corrispondente all'iniziale del vostro cognome. Nel contempo, vogliate presentare un documento di identità al collega scrutatore.

Invito gli scrutatori a recarsi nella sala R1.1 per procedere allo spoglio delle schede. La seduta è sospesa e la sua ripresa sarà preannunciata dall'apposito dispositivo sonoro e segnalata sugli schermi.